Ich höre Ihnen zu, ich weiß aber nicht, was Sie uns sagen wollen, denn das, was Sie sagen, hat überhaupt nichts mit dem Vorschlag des Parlaments für die Reform der Europawahlen zu tun. Wir reden dort überhaupt nicht über kleine Länder, große Länder wir reden über mehr Transparenz und mehr Demokratie und mehr Gleichberechtigung.

Was Sie da reden, hat überhaupt nichts mit dem Gegenstand zu tun.